Frau Präsidentin! Die Schulden der Banken im Euroraum sind etwa dreimal so hoch wie die Staatsschulden aller Euroländer. Wenn man aber die politische Debatte verfolgt, hat man den Eindruck, als gehe es nur um die Staatsschulden gehen und dass Bürgerinnen und Bürger über ihre Verhältnisse gewirtschaftet hätten.

Manche sprechen und ich kann mich dem nur anschließen von der lähmenden Herrschaft der Zombie Banken. Und jetzt steigen wir ein in die Bankenaufsicht.

Das ist ein kleines Puzzlesteinchen, wenn es um die große Krise geht. Jawohl, es passt zu dem Gesamtkonzept Banken hinter Schranken. Aber so, wie Sie es angelegt haben, Herr Kommissar und die, die dafür verantwortlich sind, laufen Sie enorme Gefahr, dass die EZB in ihrer öffentlichen Wahrnehmung zu einem Nachfolger dessen wird, wofür früher die Versailler Verträge in Deutschland standen, und dass in dem Augenblick, in dem dann die EZB aus ihrer Macht heraus tätig wird, der Aufschrei kommen wird Das ist nicht notwendig bei unserer Bank, und es trifft meine Einlage. Es ist nur das böse Brüssel, vertreten durch die EZB, die das macht! Darum sollten Sie auch wenn Sie im Moment jemand ganz anderem zuhören schon diesen Gedanken, der aufgegriffen worden ist, Herr Kommissar,